Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato con convinzione la relazione, tuttavia la preoccupazione rimane alta perché nel passaggio dall'enunciazione formale, così come dalle previsioni di legge, ad un concreto cambio di atteggiamento e alla definizione di meccanismi di applicazione sostanziale delle norme, molto spesso si nasconde il rischio di svilire le disposizioni in materia di diritti delle donne e di uguaglianza di genere.

Pertanto, l'attenzione alla reale portata dei cambiamenti introdotti da questi Stati nella loro legislazione e nelle loro politiche concrete deve essere molto forte da parte della Commissione, del Consiglio e del Parlamento lungo tutto il processo che porterà alla loro adesione. È ancora troppo basso nei paesi balcanici il numero delle donne impegnate nella vita politica, pubblica e nelle imprese e scarsa è la conoscenza e la consapevolezza dell'opinione pubblica, nel suo insieme, circa le misure di uguaglianza introdotte o da introdurre nella legislazione nazionale, le opportunità e i diritti che da esse possono discendere, e i diritti che devono essere garantiti ed esercitati dalle donne.